hæstvirtur forseti ég vil ekki draga fjöður yfir það að margt hefði mátt betur fara í írak auðvitað óar mig við þeim gríðarlega fjölda sem hefur misst lífið þar eins og aðra ég bendi á að það eru hryðjuverkamenn sem stærsta ábyrgð bera á falli óbreyttra borgara en ekki hernámsþjóðirnar ég get greint frá því hér sem ég hef reyndar gert áður opinberlega að ég átti fund með utanríkisráðherra íraks þegar ég var á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna og auðvitað lék mér mikil forvitni á að vita hvernig hann metur ástandið hann vissulega leynir því ekki að ástandið er alvarlegt og það er mikill órói í landinu en hann er alls ekki vonlaus um að það takist að koma þarna á friði hann telur ekki að það hafi náðst að skapa varanlegt hatur á milli trúarhópa til framtíðar og ýmislegt benti hann á sem sannfærði mig um það að írak eigi von auðvitað hafa átt sér stað þarna kosningar og fólkið vill lýðræði en það eru vissulega miklar skærur ég held því fram að það séu fyrst og fremst hryðjuverkamenn sem bera þar ábyrgð það er talað um að mikilvægt væri að afturkalla stuðning íslands margir háttvirtir þingmenn hafa nefnt það ég held því fram að ef við mundum gera það væri sameinuðu þjóðanna fimmtán hundruð fjörutíu og sex sem gefur alþjóðaheraflanum skýrt umboð til að